Frau Präsidentin! Verehrte Abgeordnete, Sie tun so, als ginge es hier um Ihr Geld. Tatsächlich geht es vor allem um die Interessen des europäischen Steuerzahlers, denn er hat das Budget erwirtschaftet, mit seiner Arbeit und mit seinen Steuern. Das EU Budget beträgt 2020 circa 160 Milliarden Euro, das ist eine Steigerung gegenüber 2019 um rund 10 Milliarden, aber hier im Plenum wird das Ende Europas ausgerufen und die Verarmung großer Bevölkerungsteile prognostiziert, und das alles, weil der Rat die Steigerung marginal gekürzt hat.

In Wirklichkeit ist das Budget weit überzogen. Alle tun so, als gäbe es keinen Brexit und keine Rezession, keinen drohenden Handelskrieg zwischen China und den USA, keine Ölkrise durch den Angriff auf Saudi Arabien. Was wir haben, ist ein dummes Budget, weil es keine Risiken kennt. Es ist ein verlogenes Budget, weil es die Steigerungen als Kürzungen verkauft. Und es ist eine unverfrorenes Budget, weil es die Selbstbedienung der EU auf Kosten der europäischen Steuerzahler fortsetzt.